Jsem rád, že dnes projednáváme tento bod, protože ve chvíli, kdy Velká Británie je součástí Evropské unie, je třeba, aby Komise učinila vše pro to, aby Britové dodržovali evropskou legislativu. To si myslím, že je základní postulát, který platí, a další debaty, které zde probíhaly mezi jednotlivými britskými poslanci, s tím základním problémem až tak nesouvisí. Zkrátka a dobře, je zde jasná směrnice o volném pohybu a jasně se ukazuje, že Velká Británie tuto směrnici plně nedodržuje, že její obsah částečně vyprazdňuje.

lidové strany Komisi, abyste tomuto problému věnovali mimořádnou pozornost, protože marná sláva, Evropská unie stojí na čtyřech základních svobodách, svobodě pohybu, svobodě kapitálu, svobodě služeb a svobodě zboží.